Bez wątpienia powinniśmy wspierać węgierską prezydencję w jej ambitnych planach na rzecz zakończenia negocjacji z Chorwacją do połowy tego roku. Poprzez członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej zyskujemy ważnego, konstruktywnego sojusznika, który już pełni bardzo stabilizującą, ważną rolę w regionie i jest przykładem dla wielu krajów Bałkanów, które myślą o perspektywie przystąpienia również do Unii Europejskiej. Dzisiaj chciałbym wyrazić duży szacunek i uznanie dla reform podjętych przez chorwacki rząd, chorwackie społeczeństwo, zwłaszcza tych w obszarze walki z korupcją, zorganizowaną przestępczością, reform w obszarze administracji publicznej czy sądownictwa.

Uważam, że naszą mądrością, przy współpracy z rządem Chorwacji, powinno być podjęcie takich działań, które przyczynią się do odwrócenia tej tendencji bardzo szybko.